Señora Presidenta, señora Comisaria, creo que hay una coincidencia muy amplia en considerar que una de las grandes innovaciones del Tratado de Lisboa fue reconocer a los ciudadanos su capacidad para reunirse y poner en marcha una iniciativa legislativa ciudadana. Sobre esta base, el trabajo del Parlamento y el trabajo de la Comisión para aprobar la reglamentación correspondiente creo que fueron satisfactorios, relativamente rápidos y, en todo caso, muy positivos respecto de estos derechos de los ciudadanos. No hubo ninguna resistencia en el Parlamento, como depositario de la democracia representativa, frente a esta manifestación de democracia directa. Al contrario, siempre se entendió que era un enriquecimiento de nuestra capacidad para representar a los ciudadanos. Deberíamos hacer una revisión en 2015, pero el hecho es que estamos obligados a hacerla ya inmediatamente, porque, un año después de la puesta en marcha de esta iniciativa, ninguna en concreto se ha materializado.

No ha habido una captación por parte de los lobbies de mercado de esta iniciativa, pero la Comisión acaba de señalar ―y estamos todos de acuerdo― que hay problemas técnicos, jurídicos y materiales. Animo a la Comisión a que pida al Consejo que reduzca los problemas que están en manos de los Estados miembros, fundamentalmente el que ha señalado de no reconocimiento de la firma de los nacionales que viven fuera.